virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um uppstokkun réttarkerfisins og millidómstig það felst í því að alþingi álykti að fela innanríkisráðherra að undirbúa uppstokkun réttarkerfisins með samræmingu vinnureglna og undirbúningi millidómstigs sem annars dómstigs á milli héraðsdóms og hæstaréttar við vinnuna verði haft samráð við dómarafélag íslands lögmannafélags íslands og háskólaprófessora með sérþekkingu á sviði réttarfars virðulegi forseti það er rík ástæða til að styrkja og betrumbæta íslenska réttarkerfið að mörgu leyti má segja að íslenska réttarkerfið sé mörgum vanköntum búið það má segja jafnvel að það sé svo veiklega grundað að það sé ekki einu sinni fyrir

heldur bavíanalýðveldi og það er ekki það sem við eigum að hafa í metnaði fyrir íslenskt samfélag og íslenskt þjóðfélag það er mikið misræmi á milli dóma á íslandi og það hefur aukist á síðustu árum dæmi eru um að sama dag hafi fallið dómar í gagnstæðar áttir í sambærilegum dómsmálum oft og tíðum virðist sem dómar grundvallist á algerum hugdettum dómara bæði í héraðsdómi og í hæstarétti þetta er náttúrlega ekki boðlegt virðulegi forseti með fjölgun dómara hefur það sýnt sig að það er mikil hætta á að misræmi aukist og því er mikilvægt að stokka kerfið upp gera það heilsteyptara og auka trúverðugleika fremur en draga úr honum eins og nú virðist stefna í íslenska réttarkerfið hefur stundum verið líkt við það sem ég nefndi áðan ekki af einum heldur mörgum varðandi bananalýðveldi og svo framvegis þeir sem lengst ganga í þessum efnum telja að réttarkerfið sé að mörgu leyti stórslasað vandræðagangurinn í kringum landsdóm sem var barn síns tíma og hefur dagað uppi sem tröllaklettur í réttarkerfi nútímans er nægur grundvöllur ástæðna og raka til að gera þá bragarbót á réttarkerfinu sem framsækið þjóðfélag þarf á að halda hæstaréttardómarar voru fimm talsins til skamms tíma síðan sex og svo níu nú hefur þeim verið fjölgað tímabundið í tólf fjölmargir lögmenn telja að fjölgun hæstaréttardómara sé ekki það sem við þörfnumst því að fjölgun dómara auki það sem fyrr var greint misræmi á milli dóma réttarins miklu nær er að setja á fót millidómstig sem geti fengið heitið lögrétta staðsett á milli héraðsdóms og hæstaréttar millidómur mundi væntanlega taka til meðferðar mörg sakamál og úrskurða um gæsluvarðhald til að mynda til greina kæmi að þar færi fram önnur umferð skýrslutöku á eftir héraðsdómi en sem kunnugt er er skýrslutaka ekki í hæstarétti skýrslur eru aðeins í undantekningartilvikum teknar fyrir í hæstarétti það þýðir í reynd að ef hæstarétti þykir dómur héraðsdóms ekki nægilega ígrundaður ógildir hann dóm héraðsdóms fyrir almenna borgara kemur slíkt þannig út að erfitt verður fyrir þá að skilja misræmið sem von er mörgum málum sem annars er vísað til hæstaréttar yrði þá lokið í millidómi og réttarkerfið yrði liprara og mál gengju fljótar fyrir sig og það er mikilvægt ljóst verður að telja að millidómstig mundi hætta mjög álaginu á hæstarétti danir og margar fleiri evrópuþjóðir eru með millidómstig og skiptist dómskerfi þeirra í héraðsrétt landsrétt og hæstarétt reikna mætti með því að í millidómi sætu þrír dómarar að öllu jöfnu þannig að heildarfjöldinn þyrfti væntanlega að vera alls fimm til sex dómarar virðulegi forseti þetta er brýnt mál það er mikilvægt að vinna að framgangi þessa máls af festu og ákveðni því það mundi eyða

og mörgum neikvæðum þáttum í okkar samfélagi varðandi stöðu réttarkerfisins